Hvala, predsedujoči, spoštovana, ministrica, minister, kolegice in kolegi! Moje današnje vprašanje bo v povezavi z, izgradnjo glavne ceste, tako imenovane Gdva skozi sto osem oziroma, v našem koncu je temu bolj, bolj prepoznavno po relaciji Hrastnik-Zidani Most. Vlada Republike Slovenije je sedemindvajsetega devetega dva tisoč dvanajst prejela uredbo o državnem prostorskem načrtu za cesto Gdva skozi sto osem, prav Hrastnik-Zidani Most in pa deviacijo ceste Gena skozi pet Rimske Toplice, Zidani Most, Radeče. Od sprejema uredbo do leta dva tisoč sedemnajst so potekala usklajevanja glede lokacije hidroelektrarne Suhadol. Kljub temu da le-ta še vedno ni dokončno mikrolocirana, je v letu dva tisoč sedemnajst Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo oddala naročilo izdelave tehnične dokumentacije preko portala javnih naročil družbi PNZ d. o. o. iz Ljubljane. Po informacijah vodilnih, DRSI, naj bi bila dokumentacija do septembra dva tisoč osemnajst dokončana in predana naročniku. V dva sedemnajst in dva osemnajst so potekali odkupi nepremičnin in po mojih informacijah tudi stiki z vsemi vpletenimi so potekali korektno, tako da, na tem ni bilo nekih večjih težav. Da gre za en pomemben odsek, ceste, naj vam samo primerjavo, to edino slepo črevo cestne povezave ob koritu reke Save, se pravi teh sedem da je dobrih sedem kilometrov, vmes so, mislim da, pet semaforjev, enosmerna cesta, avtobusi, tovornjaki ne pridejo, da pridemo mi do Zidanega Mosta. Zdaj, alternativa je, da tovornjaki, vsa industrija, vozijo preko Dola pri Hrastniku, čez, klanec Marno, Rimske Toplice. Skratka, vozimo bistveno, dalj, kakor bi bilo potreba. Zato, to sem rekel, ker, je ta cestni odsek izrednega pomena za predvsem za naše gospodarstvo. To dokazuje tudi, to, da so občine zasavske razvojne regije pri usklajevanju nabora projektov za dogovor za razvoj regije Zasavja v okviru prednostne naložbe sedem dva izboljšanje regionalne mobilnosti celotno kvoto sredstev za te naložbe namenile za izvedbo projekta glavne cesta Gdva sto osem Hrastnik — Zidani Most. Ministrici sem tudi v tako da mislim, da ni treba brat, teh sredstev, ker se zadev pozna. Gre za velik, kar težak težak projekt, za katerega bo seveda treba zagotoviti še tudi druga vire. Moje vprašanje, glede na to, da se v zadnjem času precej pojavlja, vsaj v našem koncu, različnih interpretacij okrog samih aktivnosti, omenjajo se neki datumi, sem izkoristil to priliko, da izvemo informacijo s prve roke, in sicer, vas sprašujem, spoštovana ministrica, v kateri fazi so trenutno aktivnosti za izgradnjo ceste Gdva sto osem in kdaj lahko pričakujemo pričetek del? Hvala lepa.